Elnök Úr! Gyermekházasságok ellen nem csak azért emelünk szót, mert sérti a gyermekek jogait, mert a mai európai országokban már nem elfogadott társadalmi norma, bár egyes közösségekben még ma is élő gyakorlat. Egyrészt azért tartjuk elfogadhatatlannak, mert óriási egészségügyi kockázatnak teszik ki a leánygyermekeket, akiket sokszor akaratuk ellenére kényszerítenek bele házasságba. Ezek a gyermekek fizikailag és lelkileg sincsenek felkészülve a szüléssel és az anyasággal járó feladatokra, de a társadalmi szokásoknak eleget téve mégis erre kényszerülnek. Másrészt azért gondoljuk, hogy véget kellene vetni a gyermekházasságok gyakorlatának, mert azok tulajdonképpen konzerválják a szegénységet. A házasságot kötő gyermek tanulmányai félbeszakadnak, az oktatási rendszerből való kiesés pedig a társadalmi mobilizáció gátja. Ezért lenne fontos, hogy az épp fejlődő dél ázsiai országokban is, ahol minden második nő 18 éves kora előtt megy férjhez, minden hatodik pedig 15 éves kora előtt, érzékelhető változás következzen be ezen a téren.